Dziękuję bardzo kolegom za bardzo ciekawą dyskusję. Mam też jeszcze prośbę, zanim państwo podejmą ostatnią decyzję, jak głosować jutro.

To jest dziedzina edukacji, nieobejmowana przez traktaty europejskie.